Gospodine predsjedniče, mučenje i drugi oblici nečovječnog postupanja ne smiju biti prihvatljivi kao metoda u borbi protiv terorizma. Smatram da bismo s ovog mjesta morali poslati jasnu poruku da osuđujemo sve obavještajne aktivnosti i domaćih i partnerskih službi u kojima su ljudi mučeni na europskom tlu. Svjesna sam da određeni obavještajni krugovi ovakvu praksu smatraju vrlo učinkovitom u prikupljanju informacija koje bi mogle pomoći u sprječavanju novih napada, kao i da će dio građana zbog sve češćih napada i pod dojmom stravičnih slika s mjesta događaja smatrati da je u redu uzvratiti istom ili sličnom mjerom. Bit će sve više pritisaka da se, barem dok opasnost ne prođe, odreknemo ljudskosti i svojih kršćanskih vrijednosti.